Un paese che somma una crisi umanitaria, securitaria e politica senza precedenti e che necessita dell'azione immediata da parte dell'Unione europea e di tutta la comunità internazionale. Dobbiamo agire con misure d'urgenza per rispondere alle atrocità di cui sono vittime i migranti, ma anche gli stessi cittadini libici, e mettere in atto politiche di lungo termine per garantire la sicurezza e la stabilità. La sfida oggi è far sì che l'Unione parli con una sola voce in Libia, assumendo appieno il ruolo di guida che le spetta nel processo di pace. Solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità nessuno Stato membro dovrebbe essere costretto ad agire da solo. Pace, riconciliazione e ricostruzione, dei presupposti ineludibili perché nel paese si possano individuare interlocutori credibili e consentire lo smaltimento delle reti di contrabbando e di traffico di essere umani. Misure urgenti che mettano fine alle atrocità di cui siamo stati tutti resi testimoni e che validissime ONG hanno denunciato. Ma anche obiettivi di lungo termine, la pace e la riconciliazione al centro delle nostre strategie per lavorare verso un dialogo politico inclusivo e il pieno rispetto dei diritti umani, per la ricostruzione della paese e la stabilizzazione di tutta l'area del Mediterraneo e la regione del Sahel. Chiudo dicendo che dobbiamo mettere in atto uno strumento per una migrazione sicura, ordinata e regolare.